Ukrepe, katere ste, domnevno sprejeli in o katerih smo se lahko seznanili, so, da bo v našo državo prišlo, petinpetdeset zdravnikov iz tretjih držav. Veste, takšni ukrepi lahko naredijo več škode kot koristi. Moje vprašanje je bilo, kakšne ukrepe bo minister izvedel, da se bo ta problematika uredila na nivoju razvitih evropskih držav. Torej, uvoz, zdravnikov iz tretjih držav po mojem mnenju in mnenju marsikaterega državljana ni ukrep, katerega se poslužuje razvita evropska država. Zato me zanimajo konkretni ukrepi za rešitev te problematike po vzoru razvitih držav. Nadalje, če boste ta problem začeli reševati na način, kot je bil predstavljen, v medijih, in sicer z uvozom delovne sile iz tretjih držav, bi rada vedela, kako bo glede jezikovne, prepreke? Si predstavljate delo, na primarni ravni na način, da je v ordinaciji poleg zdravnika in pacienta tudi tolmač? Naj vas opomnim na enajsti člen Ustave Republike Slovenije, da je uradni jezik, v Sloveniji slovenščina. Poleg vsega navedenega, kdaj kdaj boste zdravstvene zavode spravili pod okrilje ministrstva, da se bo preprečilo kadrovanje županu? Hvala.